Les causes de ce phénomène sont connues pollution industrielle, trafic routier ou extrême densité de la population. En tant que président de la commission du développement régional, j'ajoute que nous devons continuer à orienter des fonds structurels vers cet objectif, mais nous devons aussi repenser toute l'organisation urbaine. Nous devons aussi avoir le courage de lutter contre le lobby du tout automobile, car nous n'avons pas oublié, nous, le scandale du dieselgate. Enfin, je veux dire que nous devons encore renforcer nos actions contre les États réfractaires qui ne respectent pas la directive sur la qualité de l'air, et je pense en particulier à la France qui fait preuve de très mauvaise volonté.